rozsiahle a pomerne dobré, pokrokové technologické zázemie. Nazdávam sa však, že jedným z hlavných problémov Európskej únie je energetická sebestačnosť, resp. schopnosť poskytnúť ďalšie energetické zdroje pre nové investície. A tu, myslím si, musíme budovať siete tak transkontinentálne, ako aj možnosti pripojenia sa na nové zdroje energií, ktoré sú mimo nášho kontinentu. Ďalším problémom, na ktorý by som chcel upozorniť, je skutočnosť, že samotný európski výrobcovia odchádzajú z Európy preč do Ruska, do Číny, Brazílie a podobne.